Nakonec jsem se tedy zdržel při hlasování a využívám šance vysvětlit svůj politický postoj. Já jsem proto, abychom velmi tvrdě bojovali proti finančním podvodům a hájili finanční zájmy EU, ale na druhou stranu musím přiznat, že některé formulace v dané zprávě mi připadají hodně abstraktní a s některými bohužel se nemohu zcela ztotožnit.

si myslím, že nepomůže příliš v boji proti podvodům to, že zřizujeme úřad evropského prokurátora. Ve chvíli, kdy pouze určitá část států se k této nové instituci přihlásila a tedy nemalá část zemí takovýto úřad nebude respektovat a nebude spadat pod jeho působnost. To se domnívám, že příliš v boji proti finančním podvodům nepomůže.